Najlepša hvala za besedo, spoštovani gospod predsedujoči. Jaz, bi pričakovala od vas, glede na to, da ste tisti, ki vodite to sejo in tudi morate pozorno poslušati, kaj kdo reče tudi v poslanskih stališčih, da bi nemudoma odreagirali, ko je gospod v svojem stališču rekel, da, desnica širi strah in sovraštvo v primeru romskega vprašanja. Jaz si tega ne dovolim in vam bom povedala, zakaj. Zaradi tega, ker leta dva tisoč sedem je bila Janševa vlada, ki je ki je vpeljala krovni Zakon o romski skupnosti, to je bil zakon, ki je celovito reševal romsko vprašanje, in moram povedati, da je takrat k temu pristopila tako Romska zveza Slovenije kot skupnost Romov in so pri tem sodelovali. Seveda so se vmes pojavila kakšna dodatna vprašanja in danes jih želimo reševati, vendar je tukaj tehtati potrebno med pravicami in med dolžnostmi, ampak ne pristanem pa na to, da na takšen način kar tako posplošeno nekoga označujemo, da širi sovraštvo. Ne nazadnje, gospod predsedujoči, jaz sem v prejšnjem mandatu kot predsednica Komisije za človekove pravice sklicala več sej na to temo in prav romsko prebivalstvo mi je bilo hvaležno in vsi tisti, ki so na tem področju delali, da smo vendarle vzpostavili neki civiliziran dialog s širšo skupnostjo, s širšimi, tudi tistimi, ki, bom rekla, se soočajo s težavami z romskim prebivalstvom, in da smo res vzpostavili neki potreben dialog tako na eni kot na drugi strani. Glejte, kar tako povprek govoriti, da nekdo širi sovraštvo samo zato, ker ne vem, ker je to moderno, ker je to fajn slišati, je nesprejemljivo. Res je nesprejemljivo. Jaz si tega več ne dovolim, kot predstavnica Slovenske demokratske stranke in kot Eva Irgl, ne širim sovraštva, ne delujem sovražno, ne uporabljam sovražnega govora in si tega preprosto še enkrat ne dovolim in prosim, da zaščitite mene in tudi moje poslanske kolege, in da nemudoma preprečite takšne razprave. Hvala.